Herr Präsident! Ich spreche heute zu so später Stunde im Namen meiner Kollegin Anja Weisgerber, die Verfasserin der Stellungnahme zu diesem Thema im Verbraucherschutzausschuss ist. Die Verordnung über den Geräuschpegel von Kraftfahrzeugen ist ein wichtiges Dossier für den Gesundheits und Verbraucherschutz zur Reduktion der Lärmbelastung. Es geht aber auch um die Sicherheit von Elektrofahrzeugen und um Klarheit für die Verbraucher bei einer Kaufentscheidung. Durch geräuschlose Elektrofahrzeuge können manche Verkehrsteilnehmer in gefährliche Situationen geraten, und ich denke hier vor allem an Blinde, Fußgänger, Kinder oder Fahrradfahrer. Deshalb brauchen wir ein Warnsystem, das so genannte AVAS. Der Verbraucherschutzausschuss hat hierzu eine Regelung vorgelegt, die klar beschreibt, wie das Geräusch des Warnsystems klingen soll. Danach müssen die Hersteller das Geräusch des Warnsystems so ausgestalten, dass sie leicht erkennbar auf das Verhalten eines Fahrzeugs hinweisen und ähnlich klingen wie ein Fahrzeug mit konventionellem Motor. Die Absicht hinter dieser Regelung ist, dass das Geräusch einheitlich als Warnsignal erkennbar ist. Der Verbraucherschutzausschuss setzt sich zudem seit langem für klare und transparente Informationen für die Verbraucher ein.